Ich verstehe die Botschaft des Berichts und ich verstehe auch das Ansinnen Es geht letztendlich darum, dass im Bereich der Börse ein Stückchen Fairness einzieht, auch bei Insider Geschäften. Aber hier handelt es sich für mich um einen Bericht, wo man sagt Wiedervorlage. Man sollte sehr gründlich prüfen, ob man die Dinge, die man damit erreichen will und erreichen muss, auch wirklich erreicht.